Ich habe überhaupt nichts selbst gesagt, sondern ich habe Ihren und unseren Kollegen sozialistischer Couleur in Albanien zitiert. Ich habe wortwörtlich zitiert, was in allen Zeitungen steht. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe auch die Regierung nicht gelobt, die aus Sozialdemokraten und Demokraten besteht, sondern ich habe gesagt, wir werden sorgfältig verfolgen, was sie machen wird und was sie gemacht hat. Ich möchte dem Kollegen Rouček auch sagen, dass das, was er fordert, ja gemacht ist. Der Untersuchungsausschuss ist eingesetzt, er hat einen sozialistischen Vorsitzenden, Sie haben sogar die Mehrheit in diesem Untersuchungsausschuss. Zweitens kann das Wahlgesetz, das ja notwendigerweise geändert werden soll, wozu sich auch die Regierung oder die regierungstragende Fraktion bereit erklärt hat, nur geändert werden, wenn die sozialistischen Kollegen im Parlament sind und mitarbeiten. Insofern kann man nicht etwas von der Regierung fordern, was sie geliefert hat und was die Opposition nicht annimmt, weil sie boykotiert. Ich denke, wir sollten ein bisschen ernsthafter miteinander umgehen. Ich bin niemandem verpflichtet. Ich habe mein ganzes Leben lang in Albanien für die richtige Sache gekämpft, nämlich für die des Volkes und nicht für die einer Partei. Das werde ich auch nicht machen, so lange ich in diesem Hause bin, Herr Swoboda. Sie haben das früher auch gemacht, aber Sie machen es leider nicht mehr, und das ist schade.